Marktwirtschaftsstatus Chinas ist der Titel dieser Aussprache. Aber seien wir ehrlich Es geht ganz konkret um Probleme wie das unglaubliche Preisdumping im Stahlsektor. Hören Sie mir auf, hier die Regeln des Weltmarkts und den globalen Wettbewerb zu zitieren. Das, was China da anstellt, hat mit Wettbewerb und Marktwirtschaft nichts zu tun. Es ist reine Wettbewerbsverzerrung, es ist staatliche Subvention der übelsten Art. Ich bin nicht gewählt als Mitglied des chinesischen Parlaments nein, ich kämpfe für Europa und unsere Bürger! Gerade eben habe ich draußen mit Arbeitern der saarländischen Stahlindustrie gesprochen Familienväter, Mütter, junge Auszubildende, die sich um ihren Job, ihr Einkommen und ihre Zukunft sorgen. Genau diese Sorgen höre ich, nehme ich ernst und vertrete ich hier.

Lassen wir uns von den Chinesen nicht vorführen, beschleunigen wir das Dumping Verfahren und wagen wir echte, wirksame Strafzölle, nicht 10 sondern 200 Bildhaft gesprochen Keiner von uns würde gegen eine Fußballmannschaft spielen, die alle Spielregeln missachtet und grob fault.